Monsieur le Président, je voudrais, très brièvement, faire observer, avant le vote sur le rapport de Mme Wikström sur l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, que l'intéressée n'a pas pu obtenir que cette question soit débattue en plénière, qu'elle n'a pas la possibilité de s'exprimer à cet égard devant l'ensemble de nos collègues et qu'il n'a même pas été possible d'obtenir un vote nominal sur ce sujet, pour que chacun prenne ses responsabilités.